lo que pasa es que esas explicaciones, que son realmente muy consistentes, algunas veces compiten también con reflexiones igualmente consistentes. Y yo creo que, en este momento, lo que hacemos en el Parlamento es una llamada de atención para que un instrumento que ha tenido una historia de éxito no desaparezca por mor de teóricas soluciones que, en principio, teóricamente, pueden resultar

que las sociedades que no convierten el eje de la innovación en la fuerza locomotora de su desarrollo puedan sobrevivir en una sociedad global tan competitiva. Y estamos ante un instrumento que ha sido útil precisamente para desarrollar la innovación en el sector energético. Por eso, señor Comisario, nuestra modesta contribución es insistir en que un instrumento como este no se puede desperdiciar, porque está contrastado y, por tanto, hay que considerar realmente con mucha prudencia el que pueda desaparecer este instrumento